Lieber Kollege Rübig! Ich wünschte, ich könnte Ihnen eine erfreuliche Antwort geben. Meine Befürchtung ist nur, dass, wenn die Republikaner es tatsächlich schaffen sollten, Präsident Obama aus dem Amt zu verdrängen, wir auf der Einnahmenseite keine besondere Verbesserung der amerikanischen öffentlichen Finanzen sehen, während, wenn es so weitergeht wie bisher, mit den Demokraten die unverantwortliche Politik auf der Ausgabenseite weitergeht. Von daher glaube ich, dass sich die makroökonomische Linie in den USA nicht zum Besseren wenden wird.